Het doel van de nieuwe voedingsmiddelenverordening zou wat mij betreft uiteindelijk breder moeten zijn dan puur en alleen voedselveiligheidsaspecten omdat in de huidige maatschappij ook andere aspecten een belangrijke rol voor de consument spelen. Denk aan milieuaspecten, dierenwelzijnaspecten en ethische bezwaren. We hebben het hier immers vaak over voedsel waaraan geknutseld is. Innovatie is prima, maar niet ten koste van het leven en de gezondheid van de mens. Gelukkig is een grote meerderheid van het Parlement het hierover met mij eens en ik hoop dat we ook de Raad over de streep kunnen trekken. Wat zijn eigenlijk nieuwe voedingsmiddelen? Nou, dat zijn producten die nog niet op de EU markt waren vóór 15 mei 1997 omdat ze bijvoorbeeld nog niet waren uitgevonden of omdat we ze in de EU nog niet als levensmiddelen kenden. Een van de voorbeelden hiervan is nanotechnologie. De producenten willen dit graag op de markt introduceren. Voor de consument zijn nieuwigheden altijd hartstikke leuk en nieuwe technologieën kunnen ons ook helpen om bijvoorbeeld obesitas te bestrijden. Aan de andere kant moeten we heel erg voorzichtig zijn met het toelaten van nieuwe technologieën als we niet zeker weten dat deze nieuwe technologieën niet schadelijk voor de gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn zijn. Een van mijn uitgangspunten is dan ook dat als er een nieuw voedingsmiddel op de markt wordt geïntroduceerd, altijd het voorzorgsbeginsel moet gelden. Géén gegarandeerde veiligheid, dan niet op ons bord. Verder moet de consument altijd kunnen kiezen, dus als het een nieuw voedingsmiddel betreft, vermeld het dan op het etiket. Nu het struikelblok vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten steeds meer geld uitgeven aan dierlijke producten die diervriendelijk zijn geproduceerd. Gekloonde dieren zijn vaak verminkt of hebben ziektes. Het merendeel komt zelfs niet levend ter wereld, met andere woorden diervriendelijkheid is hier ver te zoeken. In de EU is het klonen van dieren voor menselijke consumptie nog geen commerciële praktijk. De kans dat geïmporteerd kloonvlees al op ons bord ligt, is echter niet meer uit te sluiten. Er bestaan geen specifieke EU regels voor kloonvlees, noch voor het in de handel brengen van kloonzaad. De discussie rondom kloonvlees is niet nieuw. Al sinds 2006 debatteert het Europees Parlement over het klonen van dieren. In 2008 nam het een resolutie van Neil Parish aan om de handel in kloonvlees te reguleren. Echter, in de gesprekken met de Raad over dit verslag werd het duidelijk dat aan deze oproep van het Parlement geen gehoor zou worden gegeven. De Raad was van mening dat vlees van gekloonde dieren onder de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving zou moeten komen te vallen. Het Parlement kon daarom met de Raad in tweede lezing geen overeenstemming bereiken. Als het Parlement zou instemmen met kloonvlees als onderdeel van de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving, dan zou het Parlement indirect instemmen met het feit dat kloonvlees op uw bord terecht kan komen. Verder zal bij de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving vooral gekeken worden naar de veiligheid voor consumptie en veel minder naar dierenwelzijns en ethische aspecten. Met klem vraag ik daarom om aparte regelgeving over het klonen van dieren. De tijd dringt, want in de Verenigde Staten is de handel in kloonvlees en kloonzaad enkele maanden geleden vrijgegeven. Zonder Europees standpunt is de kans groot dat er kloonvlees of kloonzaad ongemerkt en ongehinderd op de EU markt kan komen. Ik kan alleen maar hopen dat het Parlement op dit punt net zo standvastig zal zijn als in de afgelopen drie jaar. We moeten niet op het laatste moment met onaangename verrassingen komen, want het lijkt mij als politicus verrekte lastig om aan de kiezer uit te leggen waarom wij zonder publiek debat hierover kloonvlees op het bord van onze consumenten scheppen.